Europa jest w głębokim kryzysie, nie ma sensu wyliczać wszystkich jego przejawów od perspektywy secesji brytyjskiej przez kryzys grecki po tysiące ochotników zdążających z Europy, żeby się zaciągnąć do sił Państwa Islamskiego i w tej sytuacji liderzy Parlamentu Europejskiego nie mają większych zmartwień niż atakowanie demokratycznych decyzji narodu węgierskiego. Ja zachęcam wszystkich tylko do jednej refleksji pierwszy dzień, w którym zostanie użyty art.